Na sliki je ženska, stara približno trideset let. Je kar precej našminkana, vidi se, da joka in ji maskara teče po obrazu. Ima našminkane ustnice, nosi črno-belo kapo. Na sliki je približno štirideset let moški. Ima velik nos, se smeje, ima modre oči, lepo počesane lase in izgleda vesel. Na sliki je moški z dolgimi lasmi, blond, rjave lase. Kadi cigareto, je fokusiran na fotoaparat. Izgleda zelo podobno kot pevec iz skupine Nirvana. Na sliki je ženska, stara približno petdeset let. Je močno našminkana in ima močno maskaro. Vidi se, da ima postrižene obrvi, na ustnicah ima šminko. Na sliki je temnopolta ženska v dvajsetih letih, se, je nasmejana, ima velik nos in črne oči, pa črne lase. Nosi uhane, izgleda, kot da je malo zardela v obraz. Na sliki je najstnica oziroma ženska v dvajsetih, zgodnjih dvajsetih. Prav tako ima maskaro, ima črne oči, rdečo šminko, izgleda zdolgočasena. Ima dolge blond lase. Na sliki je starejša gospa. Ima blond lase, nosi uhane, izgleda vesela. Na sliki je moški z modrimi očmi. Ima precej goste obrvi. Ima brado In temne lase, v obliki irokeze. Na sliki je mlad moški, izgleda vesel, ima brke in brado, temne obrvi, temne oči. Ima temne lase, malo rjavkaste. Izgleda nasmejan. Ima precej široko čeljust in širok nos. Na sliki je tridesetletni moški. Ima temne obrvi, temne lase, temne oči. Je pobrit in izgleda, kot da se noče slikati.